Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Commissaire, vous êtes intervenus dans ce débat en focalisant votre intervention sur la gouvernance économique, c'est à dire sur le paquet de six directives qui sont en cours de négociation. Précisément, l'objet de ce rapport est d'intégrer ce travail mais c'est, aussi, d'aller au delà.

Mais prenez le temps de lire ce rapport parce qu'il ébauche une vision majoritaire.

Quel est l'enjeu aujourd'hui? L'enjeu est de savoir qui va payer la facture de la crise, qui va payer ces vingt points de dette publique, accumulés en trois ans, pour sauver les marchés, les banques et l'Europe d'une récession très importante. En continuant à vous focaliser

En considérant uniquement les conséquences et en vous limitant à une politique européenne centrée sur la gestion des conséquences de cette crise, et non sur les causes, je pense que vous passez à côté de l'essentiel et que vous affaiblissez, très nettement, le sentiment pro européen dans les opinions publiques européennes.

On a construit l'euro, en partie, pour empêcher les marchés de spéculer sur nos monnaies. C'est ce que l'on voyait dans les années